V Evropském parlamentu často řešíme kritické situace v oblasti demokracie, bezpečnosti a lidských práv.

Mezi takové patří například to, že na Tchaj wanu zvolili v demokratických volbách novou prezidentku a novou vládu Demokratické pokrokové strany, která v těchto dnech střídá dosud vládnoucí stranu Kuomintang.

Tchaj wan má tak velkou šanci k dalšímu demokratickému a ekonomickému růstu a má zájem na spolupráci s EU i s jednotlivými členskými státy a této nabídky bychom měli využít.